Monsieur le Président, Madame la Commissaire, du fait du caractère très particulier du transport routier international différent d'ailleurs suivant qu'il s'agisse de transit ou de cabotage le rattachement hasardeux à la directive des travailleurs détachés ou au règlement Rome I d'ailleurs souvent de manière aléatoire a de très nombreuses conséquences néfastes. Premièrement, un grand désordre pour le cadre de travail des chauffeurs routiers internationaux, qui soit sont honteusement exploités, soit voient leur emploi détruit, puisque les filières nationales ont perdu des milliers d'emplois de chauffeurs.

J'appelle donc avec force la Commission à se pencher sur ce problème et à adopter un cadre juridique spécifique pour les travailleurs du transport routier international, permettant à la fois de défendre leurs droits et d'assurer un bon fonctionnement de ce secteur, si important pour l'Union.